Domnule președinte, intervenția mea de astăzi vizează un subiect ce ține de politica noastră de extindere. În ultima perioadă, Uniunea Europeană și a concentrat atenția spre Balcanii de Vest, însă am vizitat recent una dintre aceste țări este vorba de Serbia și constat că, deși România a condiționat, atunci când au început negocierile în urmă cu 7 ani cu această țară, ca drepturile minorităților să fie respectate,

Nu există acces la educație în limba română, nu există libertate pentru ca cetățenii acestei țări vorbitori de limba română să aibă propriile instituții de presă și este cu atât mai grav cu cât interdicția de a se ridica o biserică românească în Malainița, în Serbia de Răsărit biserică, care este a amenințată cu demolarea de mai mulți ani de zile de autoritățile sârbe nu a fost

Deci trag un semnal de alarmă către Comisie și cer ca drepturile minorităților naționale din această țară să fie strict monitorizate, pentru că, deși s a semnat un acord bilateral între România și Serbia acord care a fost negociat de actualul ministru de externe, Bogdan Aurescu de 7 ani de zile, el nu este respectat și cred că este inadmisibil ca o țară cu aspirații europene, care vrea să devină membră a Uniunii Europene, să nu respecte aceste angajamente.